Kvalita vody určená na ľudskú spotrebu je veľmi dôležitá téma a dotýka sa každodenného života všetkých obyvateľov. Prístup k pitnej vode vo svete je veľkým problémom. Na druhej strane my, ktorí máme kvalitnej vody dostatok, ju mnohokrát využívame neracionálne, plytváme ňou a znehodnocujeme ju. Štatistiky o znečisťovaní prírodných vodných zdrojov sú alarmujúce. Podporujem uznesenie a súhlasím, aby sa na úrovni Európskej únie určili minimálne požiadavky na kvalitu pitnej vody. Členské štáty a príslušné kontrolné orgány musia garantovať, že voda určená na ľudskú spotrebu neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani iné látky, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre ľudské zdravie. Som veľmi rada, že v mojej krajine, na Slovensku, ideme vzorom a ochranu vody a pôdy sme legislatívne upravili ústavným zákonom.